Știm cu toții că obiectivul nostru principal este acela de a prezerva interesele companiilor europene și locurile de muncă din Europa, fără a periclita însă regulile de bază ale OMC și relațiile noastre strategice cu China. Cum am spus și altă dată, adevărata întrebare aici nu este aceea de a acorda sau a nu acorda statutul de economie de piață Chinei. Trebuie să fim clari expirarea prevederilor protocolului nu se referă decât la felul în care sunt calculate măsurile antidumping.

Cer Consiliului și Comisiei Europene să își asume răspunderea și să permită adoptarea urgentă a unui nou set de instrumente de apărare comercială. Termin prin a sublinia importanța rezultatelor studiului de impact lansat de Comisia Europeană, el fiind singura evaluare credibilă a consecințelor.